Monsieur le Président, Madame la Commissaire, aider les familles dites rurales en réhabilitant les centres de soins locaux ou en créant des centres pour la petite enfance, reconnaître le travail de ceux que vous appelez les aidants, éviter la discrimination à l'emploi lorsqu'une mère ou un père a fait le choix de servir sa famille sont de bonnes propositions. Mais, comme souvent, vos bonnes intentions s'effacent sous l'idéologie européiste, et c'est à la Commission européenne via les fonds de solidarité qui ne sont pas les siens que vous confiez cette tâche. Vous demandez aux États de mieux répartir les fonds européens, mais vous oubliez simplement que c'est une des souverainetés que vous avez enlevées aux États membres, puisque c'est un pouvoir qui a été donné aux régions.

Vous l'avouez une mère doit au plus vite retourner travailler à la fin de son congé de maternité. Et pour faciliter ce retour, vous demandez aux hommes de prendre leurs responsabilités. La motivation de ce type de texte démontre une nouvelle fois les ambitions qui sont les vôtres. Je réaffirme donc que les politiques familiales sont et doivent rester une prérogative des États souverains. L'Union européenne n'a pas à entrer dans l'intimité des familles.